Lamentablemente, vemos cómo el compromiso al que llegó la Unión Europea con el Acuerdo de París de alcanzar el 100 de energías renovables en 2050 se puede quedar en papel mojado. El Parlamento muestra más ambición que la Comisión, pero el objetivo del 35 para 2030 también es insuficiente si no va acompañado de objetivos nacionales vinculantes. Pero ya estamos viendo la falta de voluntad política del Consejo. Sin objetivos vinculantes serán pocos los países que cumplan con un compromiso firme y que favorezcan las inversiones necesarias en energías limpias. Además, establecer un objetivo del 12 en el transporte va a suponer un aumento de los problemas ya existentes, al potenciar el uso de biocombustibles, lo que significa acumulación de tierras y deforestación. Y todo ello con un incremento de las emisiones de carbono. Si no generamos las bases para otro modelo energético que no sea el interés del mercado, habremos perdido un tiempo imprescindible para revertir el cambio climático y sus graves consecuencias sobre el planeta y sus habitantes.